Señor Presidente, ITER es uno de los proyectos de mayor envergadura que tiene la Unión Europea, no solo por su importancia científica, sino también por su volumen de inversión necesaria. Y el Parlamento Europeo ha mostrado, en muchas ocasiones, cómo hemos apoyado este proyecto siempre hemos estado a disposición tanto del Consejo como de la Comisión para buscar las mejores soluciones para ese problema de financiación que se nos ha puesto encima de la mesa, y hemos tenido varios desencuentros con el Consejo, pero parece que, por fin, hemos encontrado un acuerdo.

Pero parece que hay seis países que quieren dar una vuelta de tuerca más a este acuerdo y que han firmado una declaración unilateral para que esos 360 millones de 2013 sean financiados con recortes de otros programas. Primero querían recortar el Séptimo Programa Marco y el Parlamento lo impidió porque estaba en clara relación con esa estrategia de la Europa